Schafe mit Scrapie sind in das Tiermehl gelangt und haben dadurch die gleiche Art, nämlich ebenfalls Wiederkäuer, infiziert.

Mittlerweile sind 10 Jahre vergangen, und wir können sagen Tiermehl ist eine wertvolle Eiweißquelle, genauso wertvoll wie Soja aus Brasilien und den USA, und vielleicht besser, als dort Monokulturen zu kreieren und gentechnisch veränderte Pflanzen in die Europäische Union einzuführen.

Ich werbe wirklich für Unterstützung für meinen Vorschlag!